virðulegur forseti ég vil þakka fyrir þessa umræðu sem farið hefur hér fram í dag um utanríkismál sem hefur verið mjög málefnaleg og komið víða við það hefur verið talað hér um hnattvæðinguna það hefur verið talað um þróunaraðstoðina það hefur verið talað um breytt viðhorf í öryggis og samspil alþingis og utanríkisráðuneytis og margt fleira ég get auðvitað ekki kannski komist yfir að

er í sjálfu sér ekkert mjög flókið fyrirbæri hnattvæðingin og það þarf ekkert að hafa til hennar annað hvort jákvæða eða neikvæða afstöðu vegna þess að í grundvallaratriðum snýst hún bara um tækni annars vegar og tækifæri hins vegar það er það er ný tækni sem kemur til sögunnar sem gerir mönnum það kleift núna að flytja fjármagn á milli landa með mjög hröðum hætti og allt öðrum en áður var sem hefur skapað alveg nýjar aðstæður í heiminum

það er núna eða þegar víkingarnir fóru til konstantínópel á sínum tíma og hingað til íslands eða spánverjarnir til ameríku og alltaf hefur þetta haft bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar aðalatriðið er auðvitað að reyna að styðja við það jákvæða í hnattvæðingunni og vinna gegn því sem er neikvætt og það er verkefni auðvitað okkar allra hvort sem það er nú á heimaslóð eða á alþjóðavettvangi þess vegna tek ég undir það að þetta er ekki spurningin um að vera með eða á móti henni fyrst og fremst er hún að eiga sér stað og við reynum að styðja við það sem gott er og vinna

miklu flóknara umræðuefni en svo að það takist að gera því einhver skil hérna málefni friðargæslunnar í afganistan og staðan í afganistan hefur nokkuð komið upp og háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon ræddi það ásamt svo sem með öðrum hér það er rétt sem þar kom fram að þetta er mjög flókin og

ekki kannski auðvelt að sjá hvernig þessi mál verða leyst hins vegar er það ekki rétt þegar þingmaðurinn segir að staðan núna sé verri en hún hefur áður verið staðan hefur svo oft áður verið svo miklu verri í afganistan en hún er núna af því að hér komu bókmenntirnar til umræðu meðal annars bókin um bóksalann í kabúl og flugdrekahlauparann eftir ætla ég nú að bæta hér einu verki enn inn í þá mynd sem er reyndar ný bók eftir þennan ágæta höfund sem heitir a thousand splendid suns eða kannski þúsund skínandi sólir og sú bók er einmitt skrifuð út frá sjónarhorni ungra kvenna sem hafa farið í gengum þessa atburðarás alla í afganistan á umliðnum árum flugdrekahlauparinn er skrifuð út frá sjónarhorni ungs manns þetta er sjónarhorn ungra kvenna og það sýnir okkur þessa skelfilegu óöld sem þarna ríkti og þetta sem við fylgdumst auðvitað með í ættum með hryllingi daglegum aftökum mannréttindabrotum á konum sem fengu ekki að fara ferða sinna fengu ekki að mennta sig og svo framvegis staðan er vissulega erfið hún er vandasöm en hún hefur oft verið verri ég tek undir með þeim þingmönnum sem hér hafa talað og vitna þar í háttvirtum þingmanni ragnheiði erlu árnadóttur að við verðum að sýna ákveðna staðfestu í þessu máli við ákváðum að vera þarna með þetta eru þrjátíu og átta þjóðir og þó að það hafi litið vel út fyrstu vikurnar og síðan kannski hafi gengið heldur verr þá getum við ekki dregið okkur til baka á þeim forsendum við getum það ekki við getum skoðað hvort við erum að fara rétt að alþjóðasamfélagið hvort við þurfum að standa öðruvísi að hlutunum og ég held reyndar að það sé hægt að gera betur í afganistan og það þurfi að leggja meiri áherslu á almennt uppbyggingar og mannúðarstarf og það þurfi að leggja meiri áherslu á það að lýðræðislega kjörnum stjórnvöldum í afganistan takist að ná árangri þetta sé ekki bara hjálparlið sem sé að verki heldur sé staðið þannig að málum að stjórnvöld séu raunverulega að sýna árangur því annars munu þau aldrei njóta stuðnings heima fyrir og það er mikilvægt að þessi stjórnvöld njóti stuðnings heima þó að þau séu ekki gallalaus það er líka mikilvægt að við tölum fyrir þessum málum hér vegna þess að það skortir líka stuðning fyrir þessu á vesturlöndum það vantar stuðning í öllum ríkjum á vesturlöndum kanada sextíu prósent kanadamanna eru mótfallnir því að kanadamenn séu í afganistan og það er ekkert skrýtið því að það eru helst kanadamenn sem eru missa menn í þessum átökum í afganistan eða sjötíu prósent en þetta er bara umræða sem við verðum að taka og við verðum að mínu viti að sýna ákveðna staðfestu í þessu en við verðum auðvitað líka að vera gagnrýnin á það hvernig alþjóðaliðið er að fara þarna fram og reyna að finna leiðir þá til þess að bæta úr þar sem við getum gert það því varpað fram þeirri spurningu hvort hér væri biðröð í lofthelgiseftirlit eins og mætti helst skilja á þeirri niðurstöðu sem fékkst hjá nato í gær þar sem aðildarríki nato gafst kostur á því að bjóða sig fram til þessa loftrýmiseftirlits á íslandi ég skal ekkert um það segja en

þessu ári í sumar ef ég man rétt í júlí var sú að það væri mikilvægt að hér væri rekin loftvarnarkerfi ratsjárkerfi sem við rekum í dag og hins vegar var það niðurstaðan að hér þyrfti að vera loftrýmiseftirlit fjórum sinnum á ári

er að fylla inn í núna þessa niðurstöðu að loftrýmiseftirlit þyrfti að vera fjórum sinnum á ári og að það væri mikilvægt að reka okkar ratsjárkerfi

það samrýmist evrópukerfi nato natineads og þannig sé yfirsýn yfir þetta svæði allt frá evrópu og hér yfir í norður atlantshafið og þetta er mikilvægt fyrir norðurslóðir þetta kerfi það var spurt og það gerði háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttir hvenær frumvarps væri að vænta um ratsjárstofnun þess er að vænta fljótlega það er verið að vinna frumvarp í ráðuneytinu það verður nokkuð ólíkt því frumvarpi geri ég ráð fyrir sem var unnið inni í ríkisstjórninni á

nauðsynlegt og við þyrftum ekki lofthelgiseftirlit eins og mátti skilja á háttvirtum þingmönnum steingrími j sigfússyni

þá er það auðvitað eitthvað sem við verðum að leggja sjálfstætt mat á hvort við teljum þessa þörf og við gerðum það meðal annars með því að leita á vettvang nato og fá þeirra mat á þessari stöðu og þetta er þeirra niðurstaða ég er hins vegar þeirrar

við hættumat undir forustu prófessors vals ingimundarsonar og sem er að fara af stað núna alveg um þessar mundir ég tek undir það sem hér hefur komið fram í máli þingmanna að mikilvægt sé að gera auknar kröfur til fagmennsku í þróunarmálum og ég tel fulla ástæðu til að skoða með hvaða hætti aðkoma þingsins og bæði í stefnumótun og eftirliti með þeim miklu fjármunum sem við erum að verja núna til þróunarmála og auknum fjármunum á komandi árum hvernig þingið komi sem best að því verkefni

eða þá að utanríkismálanefnd og þingmannanefnd efta fengi aukið hlutverk á sviði evrópumála eins og kom fram í máli háttvirts þingmanns árna þórs sigurðssonar þá er auðvitað full ástæða til að skoða það með hvaða hætti er hægt að styrkja starf alþingis að evrópumálum og eins var styrkt eftir hinum pólitíska starfshópi í öryggismálum allt er þetta til skoðunar og kannski er vandi okkar í þessu sambandi sá að spurningin er hvar drögum við mörkin á milli evrópustefnunefndar eða evrópunefndar sem hugmyndin er að sé pólitísk en utan alþingis og síðan þingnefnda alþingis sem mun fjalla um evrópumál þar drögum við mörkin á milli pólitísks starfshóps í öryggismálum og síðan utanríkismálanefndar þingsins þetta er kannski vandinn sem við stöndum andspænis það er að skoða samspil þingnefnda og nefnda utan þings sem eru að fjalla um svipuð málefni evrópumálið annars vegar og öryggismálin hins vegar en ég á von á því að mjög fljótlega verði kynntar hugmyndir um pólitískan starfshóp í öryggismálum ég var spurð um sprengjuleit og sprengjueyðingu og ég vil bara segja um það að það er ákveðin greiningarvinna sem hefur verið unnin í keflavík á því sviði og það er hlutverk landhelgisgæslunnar að annast leit og eyðingu á sprengjuleifum sem þar kunna að vera þróunarfélag keflavíkurflugvallar hefur líka það hlutverk að koma að hreinsun mengunar hverju nafni sem hún nefnist og nú stendur yfir ákveðin úttektarvinna á ástandi þessara mála á suðurnesjum en almennt er það verkefni landhelgisgæslunnar að eyða sprengjuleifum ég var líka spurð um flóttamenn af háttvirtum þingmanni árna þór sigurðssyni hvernig þau mál stæðu og hvernig stefnan væri þar ég get bara sagt að það er áframhaldandi stefna að taka á móti hópum flóttamanna

og ég ræddi það sérstaklega þegar ég fór til miðausturlanda með hvaða hætti við gætum komið að málum þar og það er sem sagt flóttamannastofnun sameinuðu þjóðanna sem í þessum tilvikum metur hvað best sé að gera í þessum efnum en um hælisleitendur og meðferð þeirra mála þá heyrir það almennt undir dómsmálaráðuneytið en ekki utanríkisráðuneytið

og hvort þar væri verið að semja því er til að svara að við erum í viðræðum um rochallsvæðið við íra breta og dani fyrir hönd færeyinga og það er á nokkuð erfiðu og viðkvæmu stigi en við erum að reyna að ná niðurstöðu í því máli hvað varðar svalbarðasvæðið þá er búið að gera fiskveiðisamninga um svalbarða sem gera það að verkum að við höldum að okkur höndum en förum ekki með málið í dómstólameðferð eins og lagt var upp með árið tvö þúsund og fjögur sem var fyrst og fremst vegna þess að norðmenn neituðu að semja um fiskveiðiheimildir og tengdu þannig saman svalbarðamálið og fiskveiðiauðlindirnar á svæðinu hér hafa komið til tals þróunarmálin eins og ég sagði og það var bent á það af háttvirtum þingmanni bæði kolbrúnu halldórsdóttur og siv friðleifsdóttur að við mættum ekki sækjast í hið menntaða fólk þróunarlandanna og það má til sanns vegar færa að þar með séum við að draga kraftinn úr samfélögunum en það er auðvitað hægar um að tala en í að komast því þetta fólk eins og aðrir leitar auðvitað alltaf af betri lífskjörum og aðstæðum í öðrum ríkjum